Poštovani gospodine podpredsjedniče, klimatske promjene su stvarnost i to vidimo doista svaki dan i one ugrožavaju mnoge dijelove Europe, uključujući, među ostalim, i moju državu Republiku Hrvatsku, a pogotovo naše obalne gradove kao što su Zadar, Split, Dubrovnik, koji su pravi dragulji povijesne baštine koje svakako treba zaštititi. Međutim, s druge strane, isto tako potrebno je uzeti u obzir one posljedice koje će tranzicija i Zeleni sporazum imati na našu industriju, na naše društvo, i u tom bih smislu naglasio četiri načela.

Drugo, mora biti jasno definirano na koji će se način pomoći najpotrebitijima i tu je Fond za pravednu tranziciju od izuzetne važnosti.

Kohezija je jedna od najuspješnijih europskih politika koja utjelovljuje upravo ono načelo solidarnosti na kojem se Europska unija zasniva i upravo zbog toga treba biti sačuvana i u ovom kontekstu. I četvrto, pravila iz kojih će se sredstava financirati i kome i pod kojim kriterijima će se sredstva dodjeljivati moraju biti jasna i precizna što trenutno nažalost nije do kraja slučaj.